Herr Präsident! Die Kollegen haben schon sehr präzise beschrieben, wie systematisch Russland bereit war, internationales Recht die UN Charta Verträge zu brechen. Es ist trotzdem so, dass man sich gar nicht klar genug machen kann, dass Russland im Moment auch die Macht ist, die bereit ist zu einer militärischen Invasion und zu einer militärischen Eskalation. Keine andere Macht, die da bisher betroffen ist, berührt ist von diesem Konflikt, ist dazu bereit. Was mich mit am meisten bestürzt, gerade in diesem Jahr 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs ist, dass Russland auch bereit ist, in diesen wahnsinnigen Propagandamustern des letzten Jahrhunderts ein Volk auf ein anderes zu hetzen, und zwar gnadenlos, wenn man sich die Propaganda

Wie geht Europa damit um? Wir haben zu oft, Herr Kollege Swoboda, auch schon in der Auseinandersetzung mit Präsident Janukowytsch suggeriert, dass die Europäische Union irgendwie machtlos ist. Das stimmte nicht gegenüber Janukowytsch. Und das stimmt auch nicht gegenüber dem Russland von Wladimir Putin. 75 des Außenhandels Russlands werden mit der Europäischen Union abgewickelt. Wir müssen nicht in eine militärische Auseinandersetzung fallen, um Russland deutlich zu machen, dass, wenn es sich isolieren will, diese Isolation auch passiert.

Wir haben da andere Möglichkeiten. Diplomatie, so wie sie von den Staats und Regierungschefs befürwortet worden ist, ist richtig. Bisher weigert sich die russische Seite, überhaupt an den runden Tisch zu kommen. Es wird sogar verhindert, dass die OSZE auf der Krim zur Beobachtung aktiv wird. Also ein so klares Njet gegenüber allen diplomatischen Bemühungen hat es noch nicht gegeben! Das bedeutet für mich, dass diese Seite der Sanktionen eindeutig vorbereitet werden muss, und die müssen so angelegt sein, dass deutlich wird, wir wollen nicht das russische Volk treffen, sondern wir wollen diejenigen treffen, die für diese Eskalation verantwortlich sind.

Dass Italien, Deutschland und Frankreich heute bereit sind